Monsieur le Président, d'ici à 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Et le plastique est en passe de devenir la première menace sur la vie marine. Aujourd'hui, cinq milliards de tonnes de plastique gisent dans les océans et dans la nature et d'ici à 2050, si rien ne change, 30 milliards de tonnes de plastique seront produites, c'est trois fois plus que tout le plastique produit jusqu'à ce jour.

La directive plastique aurait pu être un tournant mais ce n'est, en réalité, qu'un petit pas dans le bon sens alors qu'il aurait fallu tout révolutionner et inventer un nouveau modèle, libéré du tout plastique. Je crois que nous devrions avoir honte de ce que nous avons fait de la planète et nous devrions avoir honte devant les espèces qui suffoquent de notre culture du tout déchet.